Šikanovanie blogerov Alú Abdulfatáha, Michaela Nabíla Sanada či ďalších tisícov civilistov pred vojenskými súdmi potvrdzujú, že dočasná vláda začína uplatňovať autoritárske metódy vládnutia. Egyptské vojenské súdy nespĺňajú požiadavku článku 10 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, najmä čo sa týka práva na nestranné a nezávislé posúdenie vzneseného obvinenia.